Pani poseł, chyba pani wie, że dyskryminacja nawet jeżeli jest ubrana w kategorie pozornie niedyskryminacyjne jeżeli ma godzić w część użytkowników, pozostaje dyskryminacją.

Domagacie się od innych, żeby z niej rezygnowali, a potem nagle mówicie dla Niemiec obrona własnych interesów jest czymś zupełnie naturalnym i będziemy ją stosować.